Der Bericht des Überwachungsausschusses an das Parlament wurde Ihnen auf dem Dienstweg zugeleitet, nachdem der Haushaltskontrollausschuss um einen solchen Bericht gebeten hatte, um ihn im laufenden Gesetzgebungsprozess einbringen zu können.

Es war so, dass es ein Wegschließen vor uns war, und genau das haben wir in Ziffer 47 kritisiert und genau das haben Sie einkassiert. Es ist eine Zensur in eigener Sache. Unsere Arbeit wurde zensiert, und erlauben Sie mir bitte, dass ich darauf immer hinweise. Verkünden von Teilwahrheiten ist halt auch Manipulation. Das war mein Punkt, weil eben nur der erste Teil dieses Schreibens zitiert wurde und nicht der zweite Teil an die Konferenz der Präsidenten.